Še enkrat, pa verjetno ne zadnjič, Spoštovani, ne gre za nikakršni ideološki boj. Tega se si zamislili tisti, ki ne želite sprejeti, da je treba spoštovati ustavni red Republike Slovenije in da je treba spoštovati in v roku enega leta, torej do januarja dva tisoč šestnajst, odpraviti ugotovljeno protiustavnost. Ideološki boj ste našli tisti, ki ste v roku dveh mesecev ali treh mesecev po tistem, ko je bila ena odločba ustavnega sodišča všeč, na področju izbrisanih, spremenili zakon, ker vam pa ta odločba ni všeč, se greste pa sami idološki boj in sami želitie razdvajati, medtem ko je odločitev ustavnega sodišča jasna, in ja, starši so mislili, da so zadevo dobili, potem pa se jim je zgodila leva vlada, ki ni že, ki ne želi spoštovati ustavnega reda. In spoštovani gospod Brglez, ne do septembra čakati. Veste, kdaj so vpisi? Marca. Konec decembra smo, težko boste, s tem da že od petnajstega dvanajstega dva tisoč petnajst, dobivamo isto mnenje vlade, ki govori, "zadeve bomo rešili celovito". Tri leta. Sistemsko rešujete zadeve. Tri leta. S parlamentarno večino, s pomočjo uradnikov na ministrstvu in s pomočjo zelo enostavne odločbe ustavnega sodišča, pa se to ne zna storiti. Tri leta. Ne mi danes govoriti, kako želite rešiti zadevo, če pa zanalašč zaradi idološke platforme zavlačujete zadevo in iščete, kot je rekel predhodnik, različne možnosti izvršbe sodbe, da bi morda še malo drugače kršili odločbo ustavnega sodišča. Skratka, iščete nove in nove načine, kako zaradi idlogije ne spoštovati ustavnega reda Republike Slovenije. Tako da ideloški boj si pripište sami, v poslanski skupini SDS vlagamo ta zakon samo zaradi enega, dejstva, ker zamujamo z izpolnitvijo odločbe ustavnega sodišča, ki je zelo jasna. Hvala.